Wir haben hier das Beispiel Kyoto, wo es international darum geht, die Standards zu verbessern. Deshalb sollte man hier spezialisierte Verhandlungen führen.

Wir sollten uns dafür einsetzen, dass hier ein Forschungsprogramm entsteht, mit dessen Hilfe diese Ressourcen so umweltschonend und nachhaltig wie möglich genutzt werden können.